Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine europeo di indagine penale e il mandato di arresto europeo sono due temi chiave nella costruzione di uno spazio penale europeo. La relazione del collega Melo introduce strumenti di contrasto alla criminalità più adeguati di quelli offerti dalla cooperazione giudiziaria tradizionale. Al contempo, la necessità di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, espressi dalla CEDU, nello svolgimento delle attività di indagini rappresenta un obiettivo da perseguire.

e 6. Il monitoraggio effettuato sull'applicazione del mandato d'arresto ha evidenziato significative storture sul piano applicativo nell'uso che di tale strumento hanno fatto i vari Stati. Ad esse si affiancano lacune normative che rendono più che incerta la tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 6 della carta CEDU. Mi sembra doveroso segnalare quella che impone all'autorità che emette il mandato europeo un controllo sulla proporzionalità della misura, previsione imprescindibile per ridurre l'uso non equilibrato che dalla stessa si è fatto nella prassi.